ekki ætla ég nú mér þá dul að þykjast vera sérfræðingur í þeim viðfangsefnum sem háttvirtur þingmaður pétur blöndal nefnir hér en ég tel og finn fyrir því að þingheimur þarf að taka fastar á varðandi löggjöfina sem þegar hefur verið lögð fram í þinginu að efnahags og viðskiptaráðherra sem tengist fjármálamarkaðnum og starfsemi kauphallarinnar hlutabréfaviðskipti eru mikilvægur þáttur í þessu fyrirkomulagi sem við þurfum sannarlega að taka til nákvæmari skoðunar þessi markaður liggur auðvitað mjög lágt um þessar mundir en gegnsæi á þessum markaði er kannski eitthvert fyrsta boðorðið sem við þurfum að reyna að vinna með það frumvarp sem háttvirtur þingmaður hefur lagt fram er að mínu mati